Pauvres Tamacheqs, Peuls, Sonrhaï ou Arabes qui vivent dans cette région du monde, confrontée à une crise humanitaire et sanitaire sans précédent, qui n'a pas pris naissance, vous l'avez dit, Madame Ashton, en janvier dernier avec la nouvelle rébellion, pas plus qu'avec la mutinerie du 21 mars.

Cela fait plus de dix ans que le Sahel est une zone de non droit où les pires trafics prospèrent sans que qui que ce soit ne fasse quoi que ce soit. À la fin de la guerre libyenne, des armes sont entrées par milliers sur le territoire malien et ce, alors que tous les pays voisins avaient désarmé les rebelles libyens. Depuis le début du mois de janvier, les populations, et notamment les femmes, sont victimes des pires exactions. L'Union européenne doit moins que jamais les abandonner. Mais elle doit faire un bilan de l'utilisation des fonds qu'elle a déjà versés et qui, visiblement, ont du mal à parvenir aux populations. Elle doit aider à ce qu'une commission d'enquête indépendante puisse faire la lumière sur toutes les exactions commises. Tout doit être fait pour appuyer, sans ingérence, une solution politique associant l'ensemble des parties prenantes, y compris les représentants de la société civile.